Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Vor etwa zwei Wochen hat der italienische Ministerpräsident als erster westlicher Regierungschef seit Jahren wieder Weißrussland besucht. Er hat die Arbeit und die Politik von Präsident Lukaschenka gelobt und die hohe Wahlbeteiligung als Ausdruck der hohen Bewunderung und der Liebe des Volkes gegenüber seinem Präsidenten gewürdigt. Er hat leider vergessen, die Opposition zu besuchen, wie das sonst üblich ist. Und die Reaktion war nicht etwa, dass Schritte der Liberalisierung in Belarus festgestellt wurden, sondern der Kurs gegenüber der Opposition ist eher verschärft worden.

Das heißt Redefreiheit, Meinungsfreiheit, eine freie Arbeit der Opposition, die Zulassung von oppositionellen Parteien und dergleichen mehr. Das ist uns wichtig, das muss künftig die Partnerschaft bestimmen.